Quels que soient les efforts des États membres, l'écart de TVA c'est à dire la différence entre les recettes de TVA attendues et le montant effectivement collecté par les États est de 150 milliards d'euros, dont 50 milliards dus à cette fameuse fraude du carrousel.

Elle doit s'allier avec une meilleure coordination ou coopération entre les États membres à l'échelle européenne pour faciliter les échanges transfrontaliers et, surtout, pour rendre ce système plus résistant à la fraude afin que les recettes de TVA puissent effectivement être utilisées par les États membres dans leur budget. Plutôt que de taxer davantage le pouvoir d'achat des citoyens européens, c'est sans conteste la fraude que nous devons essayer de réduire. Ce système doit être plus efficace et donc simplifié, et les socialistes soutiennent pleinement le principe de destination, principe entériné par la réforme proposée par la Commission. Mais dans la lutte contre la fraude, nous pensons qu'il ne faut pas non plus pénaliser les entreprises qui respectent les règles du jeu et c'est la raison pour laquelle nous avons soutenu, avec le rapport de mon collègue Jeppe Kofod